To v praxi znamená nutnost šetrného a efektivního hospodaření s veřejnými penězi.

Jsem rád, že obsahuje závazek nezvyšovat do konce tohoto volebního období jakékoliv platby pro poslance a asistenty. Jsem také rád, že jasně a jednoznačně říká, že největší potenciální úspory v rozpočtové kapitole Evropského parlamentu spočívají v redukci počtu sídel naší instituce. Věřím, že toto konstatování zůstane součástí textu usnesení i po zítřejším hlasování. Před občany není nijak obhajitelné to, že zbytečně každý rok utratíme přes 200 milionů eur jen za stěhování mezi Bruselem a Štrasburkem.